Preto sa nemôžeme čudovať hlasom z regiónov o potrebe redukovať aj rozpočet Európskej únie. Určite však všetci vieme, že financovanie mnohých politík je lacnejšie a efektívnejšie, keď nebudeme trieštiť sily, keď ich budeme financovať zo spoločného európskeho rozpočtu, a nie z rozpočtov členských štátov.

Vážené kolegyne, kolegovia, Lisabonská zmluva má vplyv na prácu niektorých európskych inštitúcií. Už pri rokovaní o rozpočtovom postupe na rok 2010 sme dohodli, že rezervu v rámci okruhu 5 prednostne použijeme na financovanie nákladov, ktoré vyplynú z Lisabonskej zmluvy. Ako hlavný spravodajca pre rozpočet Európskej únie na rok 2010 pre ostatné inštitúcie som počas trialógu 30. júna požiadal Radu, aby zaujala pozíciu k opravnému rozpočtu, ktorý sa týka dôsledkov Lisabonskej zmluvy pre Európsky hospodársky a sociálny výbor a pre Výbor regiónov. Rada dodnes k tomuto rozpočtu stanovisko nezaujala. Takýto postup vyvoláva vážne problémy pre plnenie úloh, za ktoré inštitúcie zodpovedajú. Riešením, bohužiaľ už len do budúcnosti, by mohlo byť revidované finančné nariadenie, keď ten istý postup ako platí pre rozpočet, musí platiť aj pre opravné rozpočty.